Pane předsedající, přes snahu zatemnit toto téma rozmělněním diskuse, já se budu věnovat především roli ruské propagandy, protože jak známo, kremelská propaganda má velmi významný vliv v roli fake news a samozřejmě se také v průběhu let zásadně zdokonalila, dokonce získala i rozpočtové prostředky navíc. S ruskými dezinformacemi máme ostatně v Česku a dříve v Československu

nejnověji máme zde spor o pomník maršála Koněva, který je účelově podsouván pouze jako ryze kladná dějinná postava, a víme, že tomu tak není, např.

Ruským dezinformátorům bychom se měli rozhodně postavit, jestliže se zdokonalují oni, musíme se zdokonalit i my. Leccos jsme už v tomto směru podnikli, v letošním roce bylo zavedeno dobrovolné reportování online platforem o dezinformacích. A také vytvořen systém rychlého varování, který má usnadnit zaprvé sdílení poznatků členských států týkajících se těchto dezinformačních kampaní a také koordinovat reakce na ně, to je velmi důležité. Nyní však záleží na tom, jak vše toto dokážeme převést do praxe a účinně s tím pracovat.